Señora presidenta, las cifras que este informe revela sobre la implementación de la Iniciativa de Empleo Juvenil suponen un tirón de orejas para la Comisión Europea, porque lo que en un principio parecía una buena idea para combatir el desempleo juvenil, ha terminado poniendo de relieve graves problemas en su diseño, en su financiación y en su implementación. Como los problemas a la hora de movilizar los fondos, porque no llegaban a los países precisamente que más los necesitaban, los problemas en los diseños de los propios programas y, como colofón, el hecho de que los pocos datos que tenemos nos dicen que esta política no está siendo efectiva.

La Iniciativa de Empleo Juvenil debería servir para que los jóvenes pudieran hacer una correcta transición al mercado de trabajo y, sin embargo, hemos visto cómo bajo esta Iniciativa proliferan casos de explotación, reemplazo de trabajadores fijos, eventualidad y precariedad. Señorías, el problema de los jóvenes no es la falta de empleabilidad, y quienes hablan de ninis hoy en esta Cámara creo que no han entendido esto y que, de hecho, no entienden cuáles son las soluciones para el futuro de nuestra sociedad. Creemos que si este informe se aprueba obligará a la Comisión y a los Estados miembros a reaccionar para cumplir los objetivos sociales para 2020, porque, de momento, la Garantía Juvenil en países como el mío tiene un rotundo suspenso.